Având în vedere evoluțiile tehnologice și investițiile necesare în politica spațială a Uniunii Europene, subliniez rolul important pe care utilizarea sistemelor de navigație prin satelit îl au în monitorizarea, controlul și supravegherea activităților de pescuit. România și Bulgaria au devenit membre ale Uniunii Europene în 2007, lucru care a extins în Marea Neagră politica comună în domeniul pescuitului. Din păcate, cu excepția unor acorduri bilaterale, nu există niciun acord global cu privire la gestionarea regională a stocurilor de pește din Marea Neagră. Este necesar sprijinul Comisiei pentru dezvoltarea dialogului regional în vederea elaborării unei strategii marine comune în zona Mării Negre, la care să participe și celelalte state riverane Mării Negre. Consider oportună înființarea unui consiliu consultativ pentru Marea Neagră, care să reprezinte o formă de comunicare și colaborare la nivel tehnic a actorilor din domeniul pescuitului. Dacă un acord de partajare de bază continuă să rămână în suspensie, există riscul de colaps al resurselor, iar daunele economice care au avut loc deja în cazul pescuitului pe anumite resurse se vor răspândi pe scară largă.